Hvala za vaš odgovor. Drznil si bom morda malo, izkoristiti neko svoje predznanje, ki sem ga imel, in razložiti, Zakon o varstvu javnega reda in miru, seveda, opredeljuje kršitve, ki so se dogajale na na zeleni meji, katero sem prej opisal. Ključno pri tem pa je, da se pridobi nekoga z imenom in priimkom, ki se je počutil ogroženega in pa, oziroma, neki občutek ogroženosti, pri njem zbudilo ali pa vznemirjenja. Torej, in kolikor sem seznanjen, policisti nikakor zaradi tega, ker se nihče ne želi izpostavljati, niso dobili nikogar, ki bi se, bil želel izpostaviti, in zato na tem mestu nekako lahko povem, da ko sem pa sam, spremljal te posnetke in pa izjave v medijih, vam lahko povem, da se sam, če je to seveda v pomoč policiji, da sem se sam počutil vznemirjenega in ogroženega, torej, z imenom in priimkom. Verjamem, da tudi moji kolegi iz poslanske skupine Socialnih demokratov, so se v tem primeru počutili, vznemirjene in ogrožene. Torej, menim da, bi pa opozoril pravzaprav še na neko stvar, ne, na drugi strani, pred nedavnim smo ob ob ob, slabi varnostni situaciji v Kočevju, pač apelirali na vse institucije in med drugim smo dobili odgovor vrhovnega državnega tožilca, ki je pač župana podučil, z u na v zapisu, z naslednjim, bom prebral: "Obstoj kakršnegakoli organizirane, oborožene ali poloborožene skupine na ozemlju Republike Slovenije pomeni, samo po sebi protiustavno stanje in tudi ni v skladu s pravom Evropske unije, katere polnopravna članica je tudi Slovenija. V primeru ogrožanja kogarkoli je v mirnem času protipravnost ali krivda lahko izključena le za uporabo pravnih institutov, kot sta skrajna sila ali celo silobran. Drugačno ravnanje pri ustanavljanju tako imenovanih vaških straž ali drugih oboroženih ali poloboroženih skupin bi lahko bilo prepoznano kot ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve po tristodevetinpetdesetem členu KZena, obstoj takih skupin pa že lahko predstavlja doseženo protiustavno stanje." In temu, spoštovani predsednik, bi morali slediti po mojem mnenju tudi v tem primeru. Do sedaj nismo. Hvala lepa.